Signora Presidente, Signor Commissario, onorevoli colleghi, oggi indosso questa cravatta color cremisi, in onore e in ricordo del capitano Giuseppe La Rosa, del terzo reggimento bersaglieri dell'esercito italiano, l'ultimo militare italiano caduto in Afghanistan, nella provincia di Farah. L'arrivo della bella stagione e l'avvicinarsi del ritiro definitivo della coalizione militare internazionale a fine 2014, ha portato nelle ultime settimane a una intensificazione degli attacchi di insurgens e talebani, a Kabul come nelle province. Vogliono dimostrare che non c'è alternativa all'instabilità oggi e al ritorno del regime domani. Lo sforzo compiuto nell'addestramento dell'esercito e delle forze di polizia, grazie alla missione Eupol, l'impegno per la creazione di una magistratura locale indipendente, le ingenti risorse europee stanziate in programmi di cooperazione, tutto questo deve trovare una sempre più concreta finalizzazione. Sostenere il processo democratico, consolidare una struttura statuale forte, realizzare le condizioni per lo sviluppo economico, sradicare corruzione e criminalità, debellare la piaga della coltivazione di oppio, sono le chiavi per vincere la sfida afghana. Per tutte queste ragioni dobbiamo andare avanti, e quindi auspico una rapida chiusura del negoziato sull'accordo di cooperazione. Lo dobbiamo al capitano La Rosa e a tutti i nostri caduti, ai soldati impiegati nella missione Isaf, agli operatori civili e sanitari impegnati sul campo, a tutti gli europei che credono nella definitiva transizione verso un Afghanistan stabile e pacificato.